wird eine Formulierung gestrichen, was ich einfach nicht verstehen kann. Wenn dort steht Der Euro war ein stabilisierender Faktor bei der Begrenzung der Auswirkung der Wirtschafts und Finanzkrise, dann ist das eine Realität, die stimmt. Das kann ich nicht einfach im Namen eines Kompromisses streichen. Da, denke ich, haben wir einen Fehler gemacht.